Aber wie der Herr Berichterstatter schon gesagt hat Wenn man sich genauer anschaut, wie diese Zahlen zustande gekommen sind, dann muss man diese Zahlen selbstverständlich relativieren.

Das heißt, es ist noch ein weiter Weg, unter anderem auch für den Kommissar Johannes Hahn, um Ordnung in diesem Ressort zu schaffen. Der Anstieg der Fehlerquoten im Bereich der Landwirtschaft ist für mich klar ein Rückschritt.

Werden diese Gelder wieder zurückgezahlt, und wie hoch ist die Summe, um die es sich handelt?